markmið frumvarpsins er einkum tvenns konar annars vegar að koma til móts við ferðaskrifstofur að tímabundinni undanþágu til lækkunar tryggingarfjárhæðar ferðaskrifstofa vegna samdráttar í sölu ferða sem orðið hefur vegna mikilla breytinga á neytendamarkaði án þess þó að skerða þá neytendavernd sem lögunum er ætlað að tryggja hins vegar er frumvarpinu ætlað að skerpa á skilyrðum leyfisveitinga og veita iðnaðarráðherra heimild til að setja í reglugerð frekari ákvæði um leyfisveitingar en nú er sem dæmi get ég nefnt hér að við erum að fara mjög yfir allar öryggiskröfur og gæðakröfur í ferðaþjónustunni og því er mikilvægt að iðnaðarráðherra hafi heimild til dæmis að fara fram á það að gerðar séu ákveðnar öryggiskröfur þegar veitt eru starfsleyfi í fyrsta lagi lúta breytingarnar að skylda til að leggja fram ábyrgðartryggingu frá vátryggingafélagi og hins vegar að umsækjendur um ferðaskrifstofu og ferðaskipuleggjendaleyfi þurfi að búa yfir nægjanlegri þekkingu eða starfsreynslu til að geta gegnt starfi sínu á tilhlýðilegan hátt að mati ferðamálastofu í öðru lagi er lagt til að ferðamálastofu verði heimilt að óska frekari gagna í tengslum við leyfisveitingu í þriðja lagi að ráðherra verði veitt rýmri heimild til að setja í reglugerð meðal annars um eftirlit með leyfisveitingum flokkun leyfa og öryggismál það er svo virðulegi forseti að vegna margbreytileika afþreyingarfyrirtækja í ferðaþjónustu er hér verið að leggja til að iðnaðarráðherra verði veitt heimild til að setja ákvæði í reglugerð meðal annars um flokkun leyfa öryggismál og eftirlit það er mjög mikilvægt að við þessa vinnu verði haft samráð við fagaðila í ferðaþjónustunni við setningu slíkrar reglugerðar til að tryggt verði að framkvæmdin verði sem líkust milli ferðaþjónustuaðila þannig má ferðamönnum verða ljóst að sömu kröfur eru gerðar til öryggis hjá öllum

virðulegi forseti í fjórða og síðasta lagi er lagt til að ferðamálastofu verði veitt heimild til að veita tímabundna undanþágu varðandi mat á tryggingarfjárhæð ferðaskrifstofa fyrir árið tvö þúsund og tíu að uppfylltum skilyrðum um verulegan samdrátt á sölu alferða og tilgreind eru sérstaklega þau gögn sem ferðaskrifstofa verður að leggja fram vegna undanþágunnar virðulegi forseti eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu var á árinu tvö þúsund og níu þá barst iðnaðarráðuneytinu töluverður fjöldi kæra vegna ákvarðana ferðamálastofu um fjárhæðir trygginga vegna alferða í kjölfar þess var ákveðið að skipa nefnd af hálfu iðnaðarráðherra sem meðal annars var ætlað að leggja fram breytingar á ákvæðum laganna nefndin er skipuð fulltrúum iðnaðarráðuneytisins ferðamálastofu samtaka ferðaþjónustunnar og neytendasamtakanna auk eins endurskoðanda iðnaðarráðherra fór einnig fram á það við nefndina að skoðuð yrðu ákvæðin um leyfisveitingar með tilliti til öryggis og gæðakrafna virðulegi forseti gagnrýni ferðaskrifstofa vegna útreiknings fjárhæðar trygginga vegna alferða hefur meðal annars beinst að því að sú regla að miða við veltu ársins á undan þegar það á við við útreikning fjárhæðarinnar komi sér afar illa núna í kjölfar efnahagskreppunnar þar sem sala alferða til útlanda hefur dregist mjög mikið saman milli ára enn fremur hefur verið erfiðara fyrir ferðaskrifstofur að fá bankaábyrgðir fyrir umræddum tryggingum við síðustu ákvarðanir ferðamálastofu sem voru byggðar á lögunum eins og þau eru í dag um tryggingarfjárhæðir vegna alferða hafa ferðaskrifstofur í einhverjum tilfellum sætt verulegri hækkun á tryggingum um tugi eða jafnvel hundruð

mikill samdráttur þess vegna er þetta lagt til virðulegi forseti að það verði sett inn þetta undanþáguákvæði en þessi endurskoðunarnefnd sem skipuð var við töldum mikilvægt að koma inn með þetta strax þessa breytingu en þessi endurskoðunarnefnd mun halda áfram að skoða þessi tryggingamál og það skiptir auðvitað máli að við séum undir svona búin það er að við vitum að það eru breytingar í eftirspurn eftir slíkum alferðum og því er mikilvægt að við reynum að finna varanlega lausn á þessu máli þannig að ekki komi til slíkra undanþága aftur eða að minnsta kosti er nefndinni ætlað að vinna tillögur í þá veruna ég legg til að málið fari núna